Pani Przewodnicząca! Wczorajsza debata była bardzo interesująca i podczas niej udało mi się zabrać głos propos pierwszego sprawozdania, pierwszej części. Zabrakło natomiast czasu, żeby wypowiedzieć się w tej drugiej bardzo istotnej sprawie, dlatego dzisiaj tytułem uzupełnienia po pierwsze najważniejszą, najbardziej kontrowersyjną kwestią było objęcie

Bardzo się cieszę, że pod koniec 2018 roku udało się w tej materii uzyskać porozumienie i konsekwencją było dzisiejsze głosowanie. Zwrócę także uwagę na bardzo ważną kwestię dotyczącą danych osób posiadających nie tylko podwójne obywatelstwo, ale także tych, które umykały do tej pory z tych rozstrzygnięć, które dotyczą rejestru rejestru, jakby nie było, problemów kryminalnych różnych osób. Dla bezpieczeństwa Europy rozstrzygnięcia, które zapadły dzisiaj, są z mojego punktu widzenia korzystne.